forseti vill tilkynna að frumvarp um virðisaukaskatt fertugasta og fimmta mál þingskjal fjörutíu og fimm frá magnúsi þór hafsteinssyni og fleirum er kallað aftur